Aquí todo parece seguir igual tenemos un crecimiento moderado ―dicen―.

Queremos creer ―parece― que basta con repetir el mantra de la austeridad para que todo se acabe resolviendo. Insistimos en la idea equivocada de que los problemas radican exclusivamente en los países donde aparecen síntomas concretos los desequilibrios, los imbalances ―principalmente los déficits y el desempleo― y en la idea también equivocada de que son dichos países los que deben y pueden resolverlos.

Por ese motivo, las Naciones Unidas acaban de aprobar en septiembre los principios básicos para la reestructuración de la deuda soberana como única manera de romper los bucles perniciosos de deuda, austeridad, más deuda, más austeridad. Emitimos recomendaciones para cada país y ninguna para el gobierno en común para los países, la Unión Europea es culpable para la Unión Europea, lo son los países.

Si para contener estos desequilibrios mantenemos la austeridad globalmente, cae la demanda agregada y se dispara el desempleo.